forseti vill láta þess getið að tvær utandagskrárumræður verða í dag hin fyrri hefst nú strax á eftir áður en gengið er til dagskrár og er um þróun matvælaverðs málshefjandi er háttvirtur þingmaður rannveig guðmundsdóttir hæstvirtur forsætisráðherra halldór ásgrímsson verður til andsvara hin síðari hefst upp úr klukkan eitt komma þrjátíu á nýjum fundi og er um skipulag ákæruvalds í kjölfar niðurstöðu hæstaréttar málshefjandi er háttvirtir þingmenn lúðvík bergvinsson hæstvirtur dómsmálaráðherra björn bjarnason verður til andsvara umræðurnar fara fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og standa í hálfa klukkustund hvor